Monsieur le Président, Madame la Commissaire, tout d'abord un constat nos concitoyens souhaitent de plus en plus trouver et consommer des aliments produits localement et de saison, pour des raisons de santé et de qualité notamment. Nous devons trouver les moyens pour permettre aux agriculteurs de répondre efficacement et rapidement à cette demande croissante. Nous devons soutenir la mise en place d'infrastructures locales pour les producteurs, comme par exemple le maintien des abattoirs de proximité qui, tout en garantissant un contrôle sanitaire rigoureux, permettent de développer des circuits courts locaux et de renforcer la vente directe. Le soutien à l'agriculture locale et à la vente directe doit aider les producteurs à commercialiser leurs produits et à les faire connaître aux consommateurs. Le renforcement de ces relations directes permettra aux paysans de conserver une partie plus importante de la valeur ajoutée créée sur leurs exploitations. Il faut favoriser et faciliter la vente directe au sein de l'exploitation et soutenir des actions collectives d'agriculteurs qui souhaitent ouvrir des points de vente collectifs permettant d'offrir aux consommateurs locaux une gamme plus importante de produits.